El tiempo apremia, la pandemia sigue golpeando y los ciudadanos y las empresas necesitan que los fondos lleguen ya, por eso tenemos que alcanzar un acuerdo cuanto antes.

Mañana, el Gobierno español presentará un plan de recuperación ambicioso para superar esta crisis, modernizar la sociedad y devolver la esperanza a nuestros jóvenes un plan con capacidad de absorción y una gestión eficaz y transparente, en línea con nuestro tradicional cumplimiento de las normas europeas. La transición digital y ecológica justa, la cohesión social y territorial y la igualdad de género serán sus ejes principales.